Frau Präsidentin, Herr Kommissar! Viele meiner Vorredner haben es ja schon angesprochen, dass wir auf dem Weg sind, eine Generation an jungen Menschen zu verlieren. Ich meine, wir sind uns auch alle einig, dass endlich etwas getan wird. Wenn im Januar dieses Jahres oder im Dezember erste Vorschläge gemacht wurden, dann haben wir doch schon ein paar Jahre verpasst mit reinen Absichtserklärungen und Dingen, die nicht konkret angegangen wurden, sondern vielmehr wurden Verantwortlichkeiten auf der europäischen Ebene hin und hergeschoben.

Wachstum schafft Arbeits und Ausbildungsplätze auch für die jungen Menschen in Europa, und man spart auch noch Geld für zukünftige Sozialausgaben. Was wir brauchen, ist jetzt ein Rettungsschirm für junge Menschen, für europäische Jugendliche, der mit genau der gleichen Priorität angegangen wird wie der Rettungsschirm für die Banken.

Das war richtig, und das war wichtig, aber wir müssen das auch genau so vehement mit etwas tun, was wir für die Zukunft viel wichtiger brauchen oder nicht weniger wichtig brauchen. Oder auch die 82 Milliarden Euro, die aus den Strukturfonds nicht ausgegeben wurden meine Vorredner haben es schon gesagt Wir müssen das Geld abrufen.

Und meine Vorredner haben es angesprochen wir müssen die Strukturfonds auch in Zukunft dazu nutzen. Ich habe gemeinsam mit meinen Schattenberichterstattern Initiativen für meinen Bericht zum Programm für sozialen Wandel und Innovation gestartet, damit wir ganz konkret Mittel für eine Jugendinitiative einstellen. Ich hoffe da auch auf die Unterstützung dieses Parlaments, der Kommission und auch des Rates, dass wir diese Mittel kriegen, wenn alle sagen, dass es so wichtig ist, und dass sie heute auch in den anderen Fonds verankert werden.